Señora Presidenta, señora Ministra, Europa tiene una crisis económica y también una crisis política, que se manifiesta en temas como el que suscita esta pregunta. El Consejo ha decidido incumplir el Tratado de Lisboa, impedir que el Parlamento codecida sobre el diseño y la aprobación de los planes plurianuales, que mejoran la gestión de la pesca, y bloquear, entre otros, el plan de la anchoa, del que soy ponente. El Consejo está diciendo no a la regionalización, no a la transparencia, no a la apertura, no a la participación y no a la credibilidad de las instituciones europeas elementos con los que trabajé con todo el sector, que siente despreciado su trabajo y esfuerzo. Superen el oscurantismo y la utilización histórica de la pesca como moneda de cambio en el Consejo. Hoy queremos conocer las verdaderas razones de su actuación, pero, sobre todo, el sector espera un cambio de posición de los Estados, una nueva gobernanza y el desbloqueo para la aprobación definitiva del plan de gestión de la pesca y el resto de los planes. Confío en que, de esta manera, no se dificulte la aprobación de otras iniciativas, como la reforma pesquera, porque es parte de la vida y el futuro del sector. Yo también confío en la voluntad de la Ministra y de la Presidencia irlandesa, por eso les pido por favor que traigan un acuerdo a esta Cámara.